Tata en heel veel andere Europese staalbedrijven staan inderdaad onder druk door de goedkope import van Chinees staal. Daarom riep ik vorig jaar ook al de Europese commissaris op om krachtige, effectieve anti dumpingmaatregelen te nemen en we zijn er nu eindelijk wapent de EU zich tegen dumping en ik ben blij dat Europese bedrijven straks geen aanvullend bewijs meer hoeven te leveren voor het feit dat hun niet Europese concurrenten zich schuldig maken aan dumping.

En ik ben blij dat Europese vakbonden straks de mogelijkheid hebben om met hun advies ook hun handel te beschermen. Laten we nu hopen dat het op tijd komt voor de werknemers van Tata in IJmuiden.